herra forseti ég vil þakka fyrir að þessar upplýsingar eru veittar hér og mér finnst það fullkomlega eðlilegt og á réttum stað að alþingi taki þetta mál strax til einhverrar umfjöllunar þó ekki væri nema vegna þess að ríkisstjórnin hefur gefið fyrirheit um þó nokkra þátttöku hins opinbera í formi útgjalda sem þessum kjarasamningum tengjast það er að sjálfsögðu mikið fagnaðarefni þegar aðilar vinnumarkaðarins ná saman um gerð kjarasamninga án átaka eða verulegra vandkvæða í sínum samskiptum og alveg sérstaklega ef menn ganga báðir sæmilega sáttir frá því borði ég vil láta það koma skýrt fram af okkar hálfu þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að við fögnum þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki þessum samningum við teljum að nálgunin sé rétt og og virðingarverð að reyna að lyfta lægstu umsömdum launum og færa lægstu kauptaxtana upp í áttina að því sem almennt er greitt á vinnumarkaði og í áttina til þeirra sem notið hafa launaskriðs á undanförnum árum ég býst við því að þeir sem mest fá út úr þessum samningum séu félagsmenn starfsgreinasambandsins til dæmis starfsfólk í framleiðslufyrirtækjum ferðaþjónustu og fleiri greinum og alveg sérstaklega starfsfólk á þessum sviðum á landsbyggðinni þar sem kjarasamningarnir og kauptaxtarnir gilda í ríkari mæli heldur en á meira þöndum vinnumarkaði hér á suðvesturhorninu þetta er þar með um leið launajöfnunaraðgerð og ætti eitthvað að minna gjána sem vaxið hefur hratt undanfarin ár í meðallaunagreiðslum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á landsbyggðinni hins vegar og hin ágætu fréttabréf kjararannsóknarnefndar meðan þau komu út á sínu formi voru góð heimild um nú má sækja gögn um slíka hluti til skoðunar hjá hagstofunni það breytir hins vegar ekki hinu að hér er samið um mjög lág laun hér er samið um mánaðarlaun fyrir fulla vinnu upp á hundrað þrjátíu og sjö þúsund sjö hundruð krónur eða hundrað fjörutíu og fimm þúsund með þeirri tryggingu sem menn eiga að njóta að lágmarki eftir tiltekinn tíma í starfi þetta eru rétt rúmlega tíu þúsund krónur danskar á mánuði í landi þar sem framfærslukostnaður og verðlag er þó nokkru hærra en þar ætli það þætti ekki nokkuð mögur uppskera hjá danskinum ef þetta væru þau laun sem mönnum væri ætlað að komast af á það er líka þannig að mönnum gengur ákaflega illa jafnt opinberum aðilum sem öðrum að reikna framfærslukostnað einstaklings svo sómasamlegt sé niður fyrir hundrað áttatíu til tvö hundruð þúsund krónur á mánuði hið minnsta framfærslukostnaður einstæðs foreldris með eitt til tvö börn er reiknaður að minnsta kosti upp á tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð þúsund krónur þessar tölur verðum við að horfast í augu við og viðurkenna um leið og við fögnum því að viðleitni sé af hálfu aðila vinnumarkaðarins til að lyfta lægstu laununum eyða launabotninum á íslandi ef svo má að orði komast en veruleikinn er hins vegar sá að hann er óþolandi lágur við erum föst hér í vítahring lágs tímakaups og langrar vinnuviku og okkur er ekki að miða mikið í því að komast út úr því þegar kemur að hlut ríkisstjórnarinnar þá er hann rýr menn reikna þetta upp á tuttugu milljarða með því að leggja saman öll árin og hafa það þá með að pakkinn er feitastur í hinn fjarlægari enda eins og stundum vill verða þegar góðverk ríkisstjórna eiga í hlut og þegar skattapakkinn sérstaklega er skoðaður vekur auðvitað athygli að launamenn þurfa að bíða lengi eftir góðverkum ríkisstjórnarinnar en fyrirtækin fá sinn glaðning strax og hæstvirtur forsætisráðherra það er ekki hægt að koma honum fyrr til framkvæmda heldur en að láta hann gilda á yfirstandandi tekjuári það er nú bara þannig það er til dæmis umhugsunarefni að skattleysismörkin jafn gríðarlega mikið og þau hafa sakkað niður undanfarin ár eiga að lyftast í þessum hægu skrefum og komast í hundrað og fimmtán þúsund krónur á mánuði eða svo að teknu síðan tilliti til verðbreytinga á árinu tvö þúsund og ellefu um hvað hafa menn verið að tala á undanförnum árum hafa menn ekki jafnvel talað um

kerfi komst á en kannski um hundrað tuttugu og fimm til hundrað þrjátíu þúsund í dag ef þau hefðu fylgt verðlagsþróun það er rétt að hafa í huga hér að það á eftir að semja við alla opinbera starfsmenn það á eftir að semja við fjölmennustu hópa sem sinna umönnunar og uppeldisstörfum í þjóðfélaginu það á eftir að semja við fjölmennustu kvennastéttirnar í landinu sem þeim störfum sinna þar verður prófsteinn á það hvort menn gera alvöru úr að bæta kjör og starfsaðstæður í þeim stéttum þannig að unnt sé að manna þjónustuna og unnt sé að höggva eitthvað í hinn illræmda kynbundna launamun það sem mestu máli mun skipta fyrir þessa kjarasamninga þegar upp er staðið er ekki hvað okkur finnst um þá í augnablikinu og á þeim er að sjálfsögðu eðlilegast að segja bæði kost og löst heldur hvernig þeim mun reiða af í samhenginu hagstjórn og verðþróun og aðstæður í þjóðarbúskapnum á komandi missirum þá mun verða úr því skorið hvort í þessum samningum felst einhver kjarabót fyrir allra lakast setta hlutann á launamarkaði um aðra þarf ekki að ræða mikið í þeim efnum og þá mun líka á það reyna hvort forsendur þessara kjarasamninga halda en þær eru samkvæmt orðanna hljóðan að kaupmáttur launa haldist eða aukist og að verðbólga fari lækkandi og verðbólga fari lækkandi hér er samið í fimm til sjö prósent verðbólgu og horfurnar kannski ekki allt of góðar á að hún fari lækkandi alla vegana ekki ef ríkisstjórn verða jafnmislagðar hendur um hagstjórn á komandi mánuðum eins og þeim hefur verið að undanförnu þannig að út frá þessu munu kjarasamningarnir fyrst og fremst ráðast og það hvaða innlegg þeir geta orðið gott sem það er að sjálfsögðu að eyða óvissu um kjarasamninga og óvissu á vinnumarkaði þá verða þeir ekki skoðaðir og metnir öðruvísi þegar upp er staðið en í samhengi við efnahagsþróunina verðbólguna og hagstjórnina og hvernig til tekst með hana ég er því miður sannfærður um að þeir sem skoða alveg sérstaklega framlag ríkisstjórnarinnar munu verða fyrir miklum vonbrigðum þegar þeir sjá hversu naumt þeir skammta hversu rýr í roðinu hlutur ríkisstjórnarinnar er borið saman við fyrirheit í stjórnarsáttmála svo ekki sé nú talað um kosningaloforð einkanlega samfylkingarinnar sem á fjölmörgum sviðum lofaði fyrir kosningar að gera miklum mun meir kæmist hún til valda heldur en nú stendur til að gera samkvæmt þessu allt fram til ársins tvö þúsund og ellefu og auðvitað væri fróðlegt að fá um það upplýsingar hér er velferðarmálapakki ríkisstjórnarinnar þar með tæmdur úr því að hér eru tímasettir liðir allt fram til loka kjörtímabils eða stendur til að gera betur í einhver tilvikum ég endurtek það að aðilar vinnumarkaðarins eiga að mörgu leyti hrós skilið fyrir það hvernig þeir lögðu þessa hluti upp og hvar þar er verið að reyna það er gott svo langt sem það nær það gengur því miður mjög skammt og lægstu laun á íslandi eru áfram óþolandi lág og langt undir framfærslukostnaði og þar með fátæktarmörkum en viðleitnin er í rétta átt hlutur ríkisstjórnarinnar